también lo son para defender los derechos fundamentales. El desprestigio de la vieja política tiene que ver con la opacidad y las malas prácticas, como si los políticos y los gobiernos estuviéramos por encima de los ciudadanos, y no a su servicio. El mecanismo del artículo 7 no se desarrolla a la luz del artículo 2 del Tratado. Algunas de las malas prácticas tienen que ver con la politización de los poderes, que deben ser independientes, y esto afecta a los derechos fundamentales. En España, por ejemplo, la politización de los órganos de gobierno del poder judicial y la politización de los órganos de control de las cajas de ahorro nos ha costado a los españoles el doble que todos los recortes del año pasado, en dinero, pero también en control social impropio. La mala gobernanza democrática nos hace más pobres y menos libres